þróast út í það að vera svona almenn skoðanaskipti og ekki síst samanburður á stefnu flokka í hinum sáu málum þannig hafa sérstaklega framsóknarflokkurinn og samfylkingin verið að mæla sig hér saman að minnsta kosti í tveimur viðamiklum málum það er annars vegar hvað varðar viðhorf til veru bandaríkjahers hér í landinu og hins vegar hvað varðar evrópumál um þessa evrópuumræðu ætla ég svo sem ekki að fjölyrða um hana ég hef satt best að segja ekki tilfinningu fyrir því að þau mál eigi eftir að verða mjög ofarlega á baugi hér í þjóðmálaumræðunni á íslandi allra næstu missiri með svipuðum hætti og augljóst er að í noregi ríkir kyrrstaða í þessum málum eða öllu heldur er bara stöðugt ástand í þessum málum ný ríkisstjórn tekin við völdum sem hefur ekki á stefnuskrá sinni að hreyfa við evrópusambandsmálinu eða aðildarmálinu og skoðanakannanir sýna vaxandi andstöðu norðmanna við aðild að evrópusambandinu ef eitthvað er í bretlandi er staðan þannig að það er búið að fresta öllum hugmyndum um að kjósa um evruna og skoðanakannanir sýna sterkan meiri hluta fyrir því í bretlandi að bretar gangi úr evrópusambandinu sem er ákaflega athyglisvert satt best að segja í svíþjóð og danmörku eru kosningar eða hugmyndir um endurtekningu á kosningum um aðild þeirra ríkja að evrunni ekki á dagskrá og ekki ljóst hvaða stefnu þessi mál taka í danmörku í ljósi þess að fyrirhugaðar kosningar um stjórnarskrá evrópusambandsins eru úti af borðinu eftir að frakkar og hollendingar kolfelldu stjórnarskrárdrögin það er því fátt sem bendir til þess og ekki síður ef hugað er að stöðu íslands að þessi mál muni brenna mjög á mönnum hér á næstu missirum það er að vísu þannig að það gætir ákveðinnar þráhyggju eða nauðhyggju hjá vissum stjórnmálaöflum að reyna að nudda áfram með þetta mál en á svona afar óljósum forsendum þó

að það sé eitthvert rosalega brýnt og mikið og stórt verkefni áður en í raun og veru menn taka ákvörðun um það hvort þeir ætli að ganga í evrópusambandið eða ekki bíddu er það svona rosaleg flókið og mikið er þetta nú ekki hálfvandræðalegt auðvitað snýst þetta bara ósköp einfaldlega um það hvort það er pólitískur áhugi á því og vilji til þess að ganga í evrópusambandið eins og það er eða ekki evrópusambandið er eins og það er og halda menn að það verði endurskipulagt ofan í grunninn ofan í kjölinn bara til þess að passa fyrir ísland nei það liggur nú fyrir að ný aðildarríki eiga ekki kost á neinum varanlegum undanþágum frá reglum rómarsáttmálans og regluverki evrópusambandsins því að ef það er nú eitthvað sem kontóristarnir í brussel hata þá eru það undanþágur enda er auðvitað ekki hægt að stjórna sambandi ríkja tuttugu og fimm

neinar minnstu áhyggjur eða gera sér neinar minnstu vonir um það að ísland hrófli eitthvað við þessu regluverki og fái einhverjar varanlegar undanþágur menn tala hér um hina frægu berlínarræðu halldórs ásgrímssonar hvað stendur eftir af þeim vangaveltum meðal annars eftir heimsókn yfirmanns sjávarútvegsmála evrópusambandsins til íslands á dögunum hvað stendur eftir af hugmyndum um það að það sé hægt að smeygja sér einhvern veginn framhjá sameiginlegu fiskveiðistefnunni með einhverri sértækri framkvæmd hennar í vestanverðu atlantshafinu ég hef satt best að segja ekki fengið neinn botn í það heldur það hefur engum tekist að færa nein rök fyrir því að slíkt yrði mögulegt þannig að ekki er mikið eftir í því staðan er sú að þau ríki evrópu sem eru utan evrópusambandsins þau þrjú stóru í vestur eða mið evrópu sem það gildir um auk þá liechtenstein það er noregur ísland og sviss eru þrjú af fjórum best stæðu evrópuríkjunum það er aðeins lúxemborg innan evrópusambandsins sem getur státað af sambærilegum tölum hvað varðar verðmætasköpun og svo framvegis það bendir ekki til þess að það sé alveg að drepa menn að vera ekki inni í evrópusambandinu er það nei mér sýnist það ekki ég veit bara ekki annað en menn uni ágætlega sínum hag í noregi á íslandi og í sviss almennt og gangi þokkalega

einhverjir mundu kannski segja sem eru á móti samrunaþróuninni og sambandsríkismynduninni að það hafi þá verið jákvætt í sjálfu sér að stjórnarskráin var felld og er komin út af borðinu

ekki venjan í evrópusambandinu að taka mikið mark á almenningi ef hann kemst að vitlausri niðurstöðu í kosningum írar fengu að læra það og nú er verið að hamast í að reyna að koma fótum undir hafa solana til dæmis það er búið að gera hann að eiginlega sérstökum utanríkisráðherra evrópusambandsins þó það vanti að vísu

það hefur komið upp sú kostulega umræða að það gæti verið sniðugt að taka upp evru vegna vandans í hagstjórn á íslandi í augnablikinu

eða helst bara núna fyrir áramótin nei ætli það tæki ekki nokkur ár það þarf að skilgreina samningsmarkmiðin það er alveg rosaleg vinna við höfum heyrt um það og síðan fara í viðræðurnar og landa þeim og síðan er fullgildingarferlið á íslandi og í öllu evrópusambandinu sem tæki einhver missiri svo kemur aðlögunartímabil og í kjölfar þess að ísland væri komið inn í evrópusambandið þarf að máta krónuna við skilyrðin fyrir upptöku evrunnar og það er talið að það taki að minnsta kosti tvö ár í viðbót eftir allan samningsferilinn fullgildingarprósessinn sem tekur einhver ár þannig að það er tómt mál að tala um upptöku evru á íslandi sem lögeyris fyrr en eftir fimm til sjö ár og allt yrði sett á fulla ferð í dag það bara blasir við ég hef orðað það þannig að ætla að fara að lagfæra óstjórn ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

með því að taka upp evru sé svona svipað eins og það að ætla að gera við þakleka ef þakið hjá manni lekur með því að trúa á að það hætti að rigna eftir fimm til sjö ár þetta er svona svipuð hugmynd vegna þess að það er líka alveg furðuleg hugsun að það væri jákvætt fyrir okkur að taka upp evru við þessar aðstæður nóg um það ég vil vegna þess sem hér hafa nefnt ákveðnir ræðumenn um vestnorrænt og norrænt samstarf taka undir þau orð en af því að það er sérstakur dagskrárliður á þinginu síðar í vetur að ræða sérstaklega um það samstarf og skýrslur um það þá geymi ég mér að fjalla um það frekar tímans vegna það sem ég ætlaði aðeins að víkja betur að og nánar en ég komst að í mínu máli var í fyrsta lagi málefni íslensku friðargæslunnar sem svo er kölluð í afganistan og í raun og veru endurtaka það að ég fagna því að það á að draga heim eða hætta þátttöku á þeim svæðum í afganistan sem órólegust eru núna ástandið í afganistan er satt best að segja skelfilegt og það eru fá svæði þar þar sem menn geta verið nokkurn veginn óhultir nema þá helst höfuðborgin kabúl og varla þó eins og íslendingar þekkja af eigin raun norðmenn hafa ákveðið að draga hermenn sína heim frá afganistan nýja norska ríkisstjórnin er með það á sinni stefnuskrá en ekki verða íslendingar lengi inni í sveitum norðmanna á þessu svæði og þau tíðindi eru líka að gerast að bandaríkjamenn eru að gefast upp í afganistan eins og stundum áður ætla þeir öðrum að taka tl eftir sig þegar þeir eru búnir að fara um í sínum styrjöldum og kveikja elda ástandið í afganistan er auðvitað hroðalegt þar vaða stríðsherrar og héraðshöfðingjar uppi og ráða lögum og lofum á ákveðnum svæðum ríkir algert stjórnleysi á mörgum svæðum í norðanverðu landinu sérstaklega og reyndar sunnanverðu líka þannig að það er vandséð að íslenskir borgarar þvældir inn í hernaðarleg verkefni vopnaðir og með hernaðartitla eigi mikið erindi á þessum svæðum slíkir menn eru verr settir en hvort sem heldur er hermenn sem hafa stöðu sem slíkir eða starfsmenn hjálparsamtaka sem ganga fram undir merkjum rauðakrossins kirkjusamtaka eða annarra slíkra aðila þessi samblöndun er mjög varhugaverð og setur þessa menn í ákaflega vonda stöðu og þarna hafa menn lent inn í mikla ófærð ég vil endurtaka það og koma aðeins inn á það sem hér hefur líka verið rætt í dag um ólöglegt fangaflug ég hef lagt fram eða endurnýjað fyrirspurn með beiðni um skriflegt svar sem hæstvirtur utanríkisráðherra svarar þá vonandi innan tíðar um leið og hann hefur fengið til þess frekari gögn frá bandaríkjunum en ég vil reyndar skjóta því að hæstvirtur utanríkisráðherra að mér finnst það ekki frambærilegt að hengja allt sitt traust á það að bandaríkjamenn sökudólgurinn sjálfur skaffi upplýsingar um sjálfan sig af hverju leggjast ekki íslensk stjórnvöld í sjálfstæða rannsókn á þessu máli það er mikið af gögnum að fá í fyrsta lagi auðvitað frá íslenskum flugmálayfirvöldum í öðru lagi liggja fyrir áreiðanleg gögn úr umfjöllun annarra þjóðþinga og í umfjöllun virtra fjölmiðla sem íslensk stjórnvöld geta að sjálfsögðu skoðað og þurfa ekki hjálp bandaríkjamanna til við erum alveg læs getum farið yfir þessi gögn sjálf á eigin forsendum ég tel að í þessu máli eigi bæði stjórnvöld að sinna rannsóknarskyldu sinni íslensk stjórnvöld og ég tel að íslensk lögregluyfirvöld geti ekki látið svona rökstuddar grunsemdir um lögbrot mannréttindabrot og brot á alþjóðlegum samningum eins og vind um eyru þjóta hefur lögreglan ekki þá skyldu að fara ofan í saumana á málum ef rökstuddur grunur leikur á lögbrotum þó ekkert væri annað en það sé rökstuddur grunur um að flugvélar hafi komið hér undir fölsku flaggi burtséð frá farminum ef í reynd opinbert flug stjórnvalda er dulbúið og fær ranglega heimildir til yfirflugs sem borgaralegt flug þá er það brot og það á að rannsaka ég vona að lögreglustjórinn í reykjavík eða sýslumaðurinn á keflavíkurflugvelli og þeir herrar allir og ríkislögreglustjórinn séu að hlusta og ég skora á þá að svara fyrir um það með hvaða rökum þeir aðhafast ekki í málinu síðan finnst mér lágmark að í kjölfar þessarar annars vegar rannsóknar á úttekt stjórnvalda á málinu og síðan þess að lögregluyfirvöld fari með málið verði send formleg opinber orðsending til bandarískra stjórnvalda bara þannig að það sé hafið yfir vafa og liggi fyrir í því felst engin fyrirfram ásökun eða sakfelling það bara sé algerlega skýrt að svona lagað vilja íslendingar ekki hafa með svipuðum hætti og danskir ráðamenn sáu ástæðu til að gera ég var að fara yfir það aftur í pappírum frá danska þinginu og umræðum á danska þinginu að þar kemur alveg skýrt í svari ráðherrans við fyrirspurn áfram aaens að um formlega orðsendingu danskra stjórnvalda til bandarískra var að ræða að síðustu væri svo fróðlegt að hafa tíma til að ræða þau öryggismál sem talsvert hefur borið á góma undir ýmsum formerkjum en til þess er takmarkaður tími ég vil svo segja að það væri fróðlegt að velta því fyrir sér og ræða það ef það væri hægt að fá um það málefnalega umræðu hvort halda menn að íslendingar og ísland hefði verið öruggara núna í dag eða síðastliðin þrjú ár með eða án bandarísks hers í landinu og með eða án stuðnings við íraksstríðið er einhver hérna sem vill koma í þennan ræðustól og færa rök sem halda vatni fyrir því að öryggi íslands og íslenskra borgara hafi verið meira í heiminum eins og hann er nú um stundir vegna þess að við höfðum í landinu bandarískan her og vegna þess að davíð oddsson og halldór ásgrímsson misnotuðu nafn landsins og lögðu það í ólögmæta innrás í írak nei ég alveg fullyrði að álandseyjar með sína griðasamninga við nágrannaþjóðir sínar um að þeir væru afvopnað svæði að þeir ógnuðu engum og enginn þyrfti að hafa áhyggjur af þeim að þeir réðust á nokkurn mann þeir eru öruggari og minni hætta á því til dæmis að þeir verði fórnarlamb hryðjuverka eða svipta í alþjóðastjórnmálum vegna sinnar stöðu það er dapurlegt að að skuli ekki vera hægt að fá stundum málefnalegar umræður um það á breiðum grundvelli hvaða leiðir mismunandi leiðir eru færar til að reyna að þróa öryggis og friðargæslukerfi í heiminum í einstökum ríkjum eins og á íslandi á einhvern annan hátt með hinum gömlu aðferðum vígbúnaðarins og hervæðingarinnar hefur það gefist mjög vel er ekki reynslan sú að hafa vopnaða tilhneigingu til að verða notuð og það væri betra að þeir væru alls ekki til og það er miklu hættuminna að menn leysi úr deilumálum og almennt umgangist grunninn með